Libera circulație este un privilegiu fundamental al Uniunii Europene. Încă din anul 2011, Consiliul a concluzionat că Romania și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile tehnice privind accesul în spațiul Schengen. Astăzi suntem furnizori de pace, securitate și stabilitate în regiune, iar acest refuz de a intra în acest spațiu este de natură să ducă la creșterea populismului și extremismului în regiune. În dezbaterile publice se vorbește de interese economice care determină în Consiliu poziția unor țări, așa cum este Olanda. Atrag atenția acesteia să nu uite că este unul dintre cei mai mari investitori în Romania, iar aceștia au pierderi însemnate în acest context. În același timp, să nu uite că portul Constanța nu a fost și nu este de vânzare. Știu că, în România, avem probleme cu o guvernare dezastruoasă, însă Consiliul trebuie să înțeleagă că accesul în spațiul Schengen nu este acordat pentru cei câțiva miniștri din guvernul PSD ALDE, ci milioanelor de cetățeni romani și firmelor din Romania, care nu pot fi pedepsiți și trebuie să se bucure de aceleași drepturi ca toți cetățenii Uniunii Europene. Astăzi, Romania are cea mai mare contribuție militară în cadrul agenției Frontex.